Én tisztelettel kérdezném, hogy ezen aspektusban tud e Ön szerint ez a Parlament vagy az Ön pártja valamit tenni, hogy egységet tudjunk produkálni Mogherini asszony mögé?